Aber auch unsere Debatte stellt mich nicht zufrieden, denn ich muss sagen Wir wollen hier nicht französischen Wahlkampf machen, es genügt auch nicht Antidiskrimierungsrhetorik zu pflegen, ja nicht einmal klassische Minderheitenpolitik wird dem Problem gerecht.

Es handelt sich um ein Problem, das Millionen von Menschen vom Schluckenauer Zipfel in Nordböhmen bis nach Bulgarien betrifft Millionen von Bürgern der Europäischen Union! Und deshalb ist es ein europäisches Problem, und zwar ein schwerwiegendes europäisches Problem! Ich gebe der Kollegin Băsescu recht Wir brauchen mehr Roma Vertreter in den politischen Institutionen.

Wir müssen dringend dafür sorgen, dass Roma Kindern der Zugang in die Bildungssysteme ermöglicht wird, auch in die berufliche Bildung, die schulische Bildung.

Das alles geht nur mit systematischen Überlegungen, grenzüberschreitend, auch mit Mitteln, die dafür notwendig sind, aber nicht mit irgendeiner Rhetorik, wie sie zum Teil hier gepflegt wird. Wir brauchen praktische Schritte und nicht noch mehr Worte!